borist hefur eftirfarandi tilkynning um skipan embættismanna alþjóðanefndar á fundi íslandsdeildar þings vestur evrópusambandsins ellefta október síðastliðinn var birgir ármannsson kjörinn varaformaður